virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum númer áttatíu og sjö tvö þúsund og fjögur um olíugjald og kílómetragjald lögum númer tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um vörugjald af ökutækjum eldsneyti og fleiri lögum númer þrjátíu og níu nítján hundruð áttatíu og átta um bifreiðagjald og lögum númer níutíu og sex nítján hundruð níutíu og fimm um gjald af áfengi og tóbaki með síðari breytingum með frumvarpi þessu eru lagðar til hækkanir á tilgreindum gjöldum á ökutæki eldsneyti áfengi og tóbak um er að ræða fimmtán prósenta hækkun á áfengisgjaldi og tóbaksgjaldi tíu prósenta hækkun á bifreiðagjaldi tíu króna hækkun á almennu bensíngjaldi og fimm króna hækkun á olíugjaldi á móti þessu vegur tuttugu prósenta lækkun á kílómetragjaldi auk þess sem endurgreiðsluhlutfall olíugjalds vegna rekstrar almenningsvagna í áætlunarferðum er hækkað úr áttatíu prósent í áttatíu og fimm prósent nýleg endurskoðun á fyrri spám um þróun ríkisfjármála fyrir árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán hefur leitt í ljós að sé ekki gripið til viðeigandi ráðstafana þegar á þessu ári verður halli ríkissjóðs á árinu tvö þúsund og níu umtalsvert meiri en áætlað var og meiri en viðunandi getur talist því er talið nauðsynlegt að grípa fyrr en ella til tekjuöflunaraðgerða og sparnaðaraðgerða samhliða því að dregið verði frekar úr útgjöldum ríkissjóðs í framhaldinu í ljósi þess er frumvarp þetta lagt fram sem liður í nauðsynlegum aðhaldsaðgerðum stjórnvalda í ríkisfjármálum og í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar með frumvarpinu er lögð til minni hækkun á olíugjaldi en bensíngjaldi til að gera rekstrarumhverfi dísilbifreiða hagstæðara í samanburði við bensínbifreiðar en dísilbifreiðar eru almennt álitnar umhverfisvænni valkostur en bensínbifreiðar þar sem útsöluverð á dísilolíu hefur verið nokkru hærra en útsöluverð á bensíni undanfarin ár hefur ekki orðið sú fjölgun dísilfólksbifreiða sem vonast var til og ætlunin var að stuðla að með upptöku olíugjalds í stað þungaskatts árið tvö þúsund og fimm þá var lagt upp með að það yrði verðmunur á bensíni og olíu því síðartalda í hag enda bæði um að ræða umhverfisvænni orkugjafa og sparneytnari bílvélar sem nýta orkuna betur þannig að almennt hefur verið talið að það væri hagstætt að stuðla að slíkri þróun en alþjóðleg verðþróun á þessum vörum hefur hins vegar leitt til þess að innkaupsverð á olíum hefur hækkað meira og eftirspurn í heiminum eftir dísilolíu hefur orðið meiri en reiknað var með og það verð því hækkað umfram verðhækkanir á bensíni eins og segir í frumvarpinu er lögð til lækkun á kílómetragjaldi á móti hækkun á olíugjaldi með því er reynt að koma til móts við og tryggja að þessar breytingar hafi ekki áhrif á flutningskostnað með sama hætti og ella yrði

árangri náð með lækkun kílómetragjalds sem þýðir auðvitað nokkurt tekjutap á móti eða upp á um fjögur hundruð níutíu milljónir króna á ársgrundvelli sú tuttugu prósenta lækkun kílómetragjalds af stórum bifreiðum sem þar er ákveðin enn fremur er lögð til þessi hækkun á endurgreiðsluhlutfalli olíugjalds vegna rekstrar almenningsvagna í áætlunarferðum en ástæða þess er að viðkomandi rekstraraðilar njóta ekki þeirrar lækkunar á kílómetragjaldi sem kveðið er á um í frumvarpinu þar sem kílómetragjald leggst ekki á ökutæki sem er í fólksflutningum til að tryggja að almenningssamgöngur verði ekki fyrir íþyngingu af þessum breytingum er því þessi leið farin ég held að óhætt sé að fullyrða að í báðum tilvikum er komið vel til móts við viðkomandi aðila þannig að ef eitthvað er muni menn njóta heldur góðs af en hitt þrátt fyrir hækkun olíugjaldsins með því að hækka olíugjaldið minna en bensínið er sem sagt verið að ná fram ýmsum umhverfismarkmiðum og stilla þessa hluti aftur af eins og upphaflega var lagt til þegar lagt var af stað með olíugjald í stað þungaskatts á árinu tvö þúsund og fimm viðbótartekjur ríkissjóðs af þessum gjaldskrárhækkunum eða því sem þetta frumvarp felur í sér eru áætlaðar um fjóra komma fjóra milljarða á ársgrundvelli en áhrif þeirra á tekjur ríkissjóðs á þessu ári nema um tvö komma sjö milljörðum króna áhrif þessara hækkana á vísitölu neysluverðs eru metin á hálft prósent að lokum er rétt að geta þess að samhliða þessu eru til skoðunar breytingar á vörugjöldum af ökutækjum og er það gert á grundvelli skýrslu sem fyrir liggur frá starfshópi um heildarstefnumótun um skattlagningu ökutækja og eldsneytis með það fyrir augum að auka hlut vistvænna og sparneytinna fólksbifreiða það sem til skoðunar er sérstaklega er að lækka tolla og aðflutningsgjöld af sparneytnum bílum þannig að endurnýjun bílaflotans verði hagstæðari og beinist frekar í þann farveg að gera innkaup á sparneytnum bílum hagstæðari ég legg áherslu á það virðulegur forseti að hér er eingöngu um fyrsta hluta áformaðra aðgerða á þessu sviði að ræða næsti skammtur er væntanlegur innan skamms en náttúra þessara breytinga er slík að nauðsynlegt er að gera þær hratt eins og ég veit að allir háttvirtir þingmenn hafa skilning á og þess vegna eru þær settar saman í eitt frumvarp innan ekki langs tíma er væntanlegur viðameiri bandormur um ráðstafanir í ríkisfjármálum þar sem meira verður horft til samdráttar og sparnaðaraðgerða og tekjuöflun að því marki sem hún verður þar á ferðinni verður þá vonandi þess eðlis að hún hefur óveruleg eða engin verðlagsáhrif það er engin dulur dregin á að það er neikvæður þáttur samhliða þessu máli það er þau verðlagsáhrif sem þarna eru á ferðinni en það verður ekki bæði sleppt og haldið og veruleikinn er því miður sá að valið stendur ekki milli einhverra góðra leiða sem hafa engin óþægindi í för með sér heldur eingöngu um ráðstafanir og aðgerðir sem allar eru erfiðar og allar fela í sér í einhverjum mæli

hvort heldur sem er á sviði tekjuöflunar eða sparnaðar og niðurskurðar í þriðja og síðasta lagi mun svo væntanlega koma fram í síðari hluta júlímánaðar skýrsla um áætlun í efnahagsmálum og ríkisfjármálum fyrir árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán með útfærðum leiðum um það hvernig í þær aðgerðir verður ráðist hver aðlögunarþörf í ríkisfjármálum er hvernig því er stillt upp á einstök ár og hvernig ætlunin er að ná þeim hlutum fram þannig að markmiðunum um jöfnuð í rekstri ríkissjóðs á árinu tvö þúsund og þrettán náist

á næsta og jafnvel þar næsta ári virðulegi forseti ég vona að samkvæmt hefðum sem hér ríkja fáist skjót og vönduð afgreiðsla á þessu máli eins og eðli málsins samkvæmt þarf að verða ef ég man rétt tók það

einni og hálfri klukkustund síðar ég vil ekki endilega segja að svo hratt þurfi að vinna hlutina í kvöld en ég held að allir skilji að það er mikilvægt að þetta nái fram að ganga og verði að lögum á þessu kvöldi undirbúningur er allur á fullri ferð við að framkvæma breytingarnar þannig að allt geti gengið snurðulaust fyrir sig í fyrramálið ég legg svo til virðulegi forseti að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags og